Gruzínsko je jednou z mnohých krajín, ktorá sa odčlenila od Sovietskeho zväzu a na troskách bývalého Sovietskeho zväzu založila svoju budúcnosť. Cesta budovania demokratického štátu však bola po dlhé roky poznačená hlbokou tradíciou bývalého komunistického režimu a nedostatok demokratického dialógu medzi oficiálnou administratívou a opozičnými skupinami často prerastal do občianskych nepokojov. K stabilite krajín nepridáva ani spor o správu nad územím Abcházska, ktoré sa podľa v Európe realizovaného modelu Kosova odčlenilo od Gruzínska a hľadá svoju budúcnosť pod ochranou Ruska.